frú forseti þetta mál fékk ítarlega athugun í utanríkisnefnd nefndin fékk á sinn fund bergdísi ellertsdóttur og önnu jóhannsdóttur frá utanríkisráðuneyti kristján sturluson sólveigu ólafsdóttur og helgu þórólfsdóttur frá rauða krossi íslands guðrúnu d guðmundsdóttur og brynhildi g flóvenz frá mannréttindaskrifstofu íslands og árna múla jónasson frá íslandsdeild amnesty international málið var sent til umsagnar til ýmissa aðila eins og greint er frá í nefndaráliti meiri hlutans við afgreiðslu málsins náðist ekki samkomulag í nefndinni þannig að málið var afgreitt með meiri hluta utanríkisnefndar og vissi ágreiningurinn fyrst og fremst að orðalagi fyrstu grein frumvarpsins en nefndin var að öðru leyti sammála um breytingartillögu við frumvarpið síðan eftir að minni hluti utanríkisnefndar hafði lagt fram sína breytingartillögu við fyrstu grein frumvarpsins þá var málið tekið fyrir að nýju í utanríkisnefnd og náðist samkomulag um orðalag fyrstu greinar eins og skýrist á þingskjali þrettán hundruð fjörutíu en ég á von á því að minni hlutinn muni draga sína breytingartillögu til baka að helstu samningar sem hér eru í síðustu grein breytingartillögu nefndarinnar við fyrstu grein segir verkefni íslensku friðargæslunnar mega aldrei brjóta í bága við ákvæði mannúðar og mannréttindasamninga þetta er nánar skilgreint í framhaldsnefndarálitinu helstu samningar sem hér um ræðir eru mannréttindayfirlýsing sameinuðu þjóðanna frá nítján hundruð fjörutíu og átta samningar evrópuráðsins um mannréttindi og má þar helst nefna samning um verndun mannréttinda og mannfrelsis frá nítján hundruð fimmtíu með breytingum og viðaukum evrópusamning um varnir gegn pyndingum og annarri ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu ásamt bókunum genfarsamningana frá nítján hundruð fjörutíu og níu auk ýmissa samninga sameinuðu þjóðanna um mannréttindi ég sé frú forseti ekki ástæðu til að rekja nákvæmlega þær breytingartillögur sem við flytjum það er gerð glögg grein fyrir því í okkar nefndaráliti eins og ég sagði náði utanríkisnefnd saman um þetta mál en háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon ritar þó undir nefndarálitið með fyrirvara það

og síðan ellefu hundruð níutíu og átta sem nefndin mælir með að verði samþykktar